Monsieur le Président, le Semestre européen constitue une étape de la mise sous tutelle économique complète de la France et des dix-huit autres États de la zone euro. Depuis la soi disant indépendance de la BCE, le pouvoir de contrôle démocratique a été retiré aux États et aux peuples. La crise de la dette de 2011 en a été la conséquence directe puisque la monétisation de l'endettement public est devenue impossible. Deuxièmement, la fixation irrévocable du taux de change a engendré des divergences macroéconomiques profondes et croissantes entre les États de la zone euro.

Le chantage à la stabilité financière des banques peut ainsi s'exercer sans que l'État ne puisse intervenir.

La prochaine étape sera l'instauration, avec l'aide de M. Macron, d'un fonds monétaire européen qui sera une camisole qui obligera les États à se soumettre à une politique budgétaire à la schlague.